Ich möchte anlässlich der heutigen Diskussion und der morgigen Verabschiedung des Forschungsprogramms nochmal daran erinnern, dass traurigerweise Europa im Grunde genommen diejenige Insel ist, wahrscheinlich der einzige Ort ist, wo wir hinsichtlich der Vorstellung der europäischen Aufklärung, nämlich der Freiheit der Wissenschaften,

Wenn Sie sehen, dass in den Vereinigten Staaten von der Regierung dekretiert wird, den Klimawandel nicht zu erforschen, wenn Sie sehen, dass in China und in anderen Teilen der Welt die Freiheit der Forschung nicht in diesem Maße gegeben ist, dann sollten wir uns mit dem Programm auch als Aufgabe für die Zukunft in Erinnerung rufen, dass der Kampf um die Freiheit der Wissenschaften eine der wichtigsten Aufgaben für die Europäische Union ist. Und wir sollten es auch im globalen Kontext sehen, dass dieses europäische Vorbild ganz wichtig ist für viele Forscher in der Welt.

abstrakte Institution, als Bürokratie gesprochen wird, möchte ich noch einmal hervorheben Carlos Moedas als Forschungskommissar hat Ehre für die Kommission und für Europa eingelegt.

Er war manchmal ambitionierter als die eigentlichen stakeholders und insofern war es für uns eine Freude wenn auch sicherlich eine notwendige Aufgabe dieses ambitionierte Programm zu ergänzen. Aber grundsätzlich ist es eine gemeinschaftliche Leistung, dass Europa schnell gehandelt hat und entschieden und mutig in die Zukunft blickt.